Je dois dire que j'aurais même aimé qu'il y ait un peu plus de collègues dans cette enceinte pour vous rendre hommage. Tout d'abord, un point sur l'indépendance de la BCE.

Nous y sommes aussi très attachés au Parlement européen. Bien sûr, le principe d'indépendance vous donne une responsabilité accrue, à vous mêmes, aux membres du Directoire et du Conseil des gouverneurs, mais nous vous faisons confiance pour prendre ces décisions. Toutes les spéculations actuelles sur ce que pourrait ou devrait faire la BCE mais aussi je tiens à le dire sur votre organisation interne, Monsieur le Président, me semblent nuisibles à l'euro et à l'indépendance de la Banque centrale.

Il est tout à fait naturel qu'il y ait un débat, et vu l'ampleur des enjeux, un débat vif entre les membres du conseil des gouverneurs. Mais une fois que les décisions sont prises, je souhaiterais, pour ma part, que, collectivement, ce soit l'esprit d'équipe qui l'emporte et que les décisions soient défendues dans l'intérêt général européen avant toute considération nationale. Je partage le souci de ce Parlement d'avoir une transparence accrue mais, en ce moment, le problème n'est pas de publier les procès verbaux, c'est d'éviter que certains se répandent, dans leur presse nationale, pour dire des choses qui ne sont peut être pas conformes à ce qui a été décidé collectivement. On dit souvent que les politiques parlent trop. On dit souvent que les femmes parlent trop. J'ai l'impression qu'il y a des techniciens de sexe masculin qui pourraient être un peu plus silencieux. Vous avez vous même fait preuve de doigté dans votre communication

Je tiens à insister sur le fait que nous avons un seul traité, une seule monnaie et probablement un même souci de discipline. Je souhaiterais que ce souci de discipline et de respect de la règle, Monsieur le Président, vous le trouviez à l'intérieur de votre Maison lorsqu'il s'agit de défendre l'unité de la Banque centrale européenne. Pour le reste, bon courage!